Naszą największą siłą jest solidarność. W ten sposób osiągnęliśmy zawsze największe sukcesy w Europie. I chciałbym koleżance z Francji powiedzieć, że tutaj, przez kilkanaście lat w tej, czy innej sali Parlamentu Europejskiego, były podejmowane debaty i rezolucje na temat wolności, swobód i praw obywatelskich w Europie Środkowej i Wschodniej, i w końcu ten mur runął. Dlatego nie należy tracić nadziei i pozbawiać nas również ufności i wiary w to, że te spotkania i rezolucje mają sens. Nasza pomoc jest dla wszystkich, którzy cierpią, niezbędna.